Hvala lepa. Jaz bi za začetek tele razprave izpostavila najprej celotno veljavno ureditev, veljavno zakonsko ureditev davka od dobička pravnih oseb. Gre za enega ključnih sistemskih zakonov, ki ureja obdavčitev kapitala in kot tak bistveno vpliva na strateške odločitve podjetij, na privabljanje novih domačih in tujih investicij. Veljavni zakon je v, uporabi od leta dva tisoč sedem in do danes, to se pravi v dvanajstih letih uporabe je bil kar petnajstkrat noveliran. Že to dejstvo veliko pove o stabilnosti in predvidljivosti našega poslovnega okolja. Zdaj ke ... Kar se tiče dodatnega financiranja športa, ki ste ga naslovili kolegi poslanci iz Nove Slovenije, vsekakor se strinjam, da je to zelo pomembno družbeno področje in, potrebuje dodatna finančna sredstva. Šport vemo, da pozitivno vpliva na psihično, fizično in umsko kondicijo ter zdravje ljudi, pa tudi dosežki naših vrhunskih, športnikov nas navdajajo s ponosom, ko, spremljamo njihove, res dobre rezultate, ko na ta način promovirajo našo domovino. Zato je športni dejavnosti, športni panogi tudi vlada v preteklem mandatnem obdobju po večletnem, kriznem obdobju namenila več pozornosti, pa tudi več, finančnih sredstev. Kolegi poslanci so v stališčih poslanskih skupin skorajda vsi po vrsti izpostavljali veljavni devetinpetdeseti člen Zakona o davku dobička pravnih oseb, ki že omogoča financiranje tako športne dejavnosti kot tudi humanitarnih, invalidskih, znanstvenih, kulturnih, organizacij. In, So pa olajšave, ki jih ta člen, omogoča, omejene. Omejene so pač do višine nič celih tri odstotka celotnega letnega prometa podjetja. Se strinjam, da je to neka nizko postavljena meja, pa vendar, neka meja mora biti, da se preprečijo morebitne zlorabe, slabe prakse, prelivanje dobičkov, morebitno celo, pranje denarja. Zdaj, kolegi v Novi Sloveniji, vi ste se osredotočili predvsem na, športno področje. Ja, zanima me zakaj in kateri kriteriji so vas pri tem, vodili, kajti ravno tako humanitarne organizacije, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kulturne, organizacije, vsi pač, vsi potrebujejo dodatna sredstva in težko je reči, da je šport prioriteta pred nekimi, da ima šport prednost pred, potrebami ljudi, ki se borijo za eksistenco pred humanitarnimi dejavnostmi. Ima seveda ta zakon, ki ste ga predlagali, tudi vpliv na proračun. Zaradi predlaganih višjih davčnih olajšav bodo, bodo prilivi, davčni prilivi pa bo proračun manjši. Niste pa teh, finančnih posledic niti nekako ocenili njihove višine, niti niste predlagali morebitnih, kompenzacijskih ukrepov, bi rekla, da niste predlagali, niti ukinitev kakšne druge, morda manj potrebne olajšave. Tako da, zaradi tako izrazito parcialnega pristopa, tega zakona pač žal ne moremo podpreti, in ne zato, ker bi ga predlagali vi, kolegi iz Nove Slovenije. Hvala.